El destino quiere que coincida justo dos años después del anuncio del presidente Juncker durante el debate del estado de la Unión. En mi papel de ponente alternativo del informe de opinión de la Comisión de Medio Ambiente intenté trasladar la necesidad de que los fondos del programa LIFE, que se destinarán a la construcción de este Cuerpo —unos cuatro millones y medio— vayan destinados a actividades del Cuerpo de Solidaridad relacionadas con el medio ambiente. Atenuar los efectos de las temperaturas más extremas, los incendios, las inundaciones, etc. serán tareas importantísimas que llevará a cabo este Cuerpo, recuperando uno de los valores fundacionales de la Unión Europea que hoy tenemos la solidaridad. La solidaridad entre europeos no es que en las instituciones nos tapemos las vergüenzas entre los Estados miembros. La solidaridad se expresa, como decía el presidente Juncker en aquel debate, cuando arden los bosques portugueses y los ayudan a apagar aviones italianos cuando se inunda Croacia y los generadores de luz, son suecos. Si no devolvemos el sentido de comunidad, de pertenecer a algo más grande que nuestro pequeño o gran Estado, si no tratamos de devolver aquella idea de que cualquier impacto que reciba un europeo resonará en los corazones y las almas de todos los europeos, difícilmente podremos recuperar el camino hacia la Unión que idearon sus constructores. Bono dijo una vez que había que pasar de la idea de Europa al sentimiento de Europa.